Daarvoor moeten we dus zo veel mogelijk op het wereldtoneel bindende regels afspreken. Daarom is ook die G 20 in Pitsburg zo belangrijk, al zal de Europese Unie natuurlijk ook zelf voortvarend moeten handelen. De inzet moet gericht zijn op het herstel van de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, de waarden die ten grondslag liggen aan onze sociale markteconomie, de kern van ons EVP verkiezingsprogramma.

Het gaat om structurele wijziging in het risicomanagement, meer transparantie, betere regels voor het financieel toezicht.

wat wilt u op dat punt in de G 20 top bereiken?

Èn gelukkig hebt u dat beiden genoemd er moet tijdig gewerkt worden aan gecoördineerde exit strategie, anders veroorzaakt dat weer nieuwe problemen. Voorzitter, het is van het grootste belang dat de foute bonuscultuur wordt aangepakt met bindende regels, want bonussen die kortetermijngewin belonen, vormen een groot gevaar voor de stabiliteit van financiële instellingen.

U, de Europese Unie, wij met elkaar, moeten daarin een voortrekkersrol vervullen en het is belangrijk dat u daarom de Europese lidstaten op één lijn krijgt.